Domnule Președinte, absorbția fondurilor europene constituie principalul motor în dezvoltarea economică a oricărui stat membru al Uniunii Europene, o garanție pentru creșterea numărului locurilor de muncă și, implicit, a nivelului de trai al cetățenilor. Planul de investiții propus de Comisia Juncker, în valoare de 315 miliarde de euro, adoptat de Parlamentul European, programul Orizont 2020, programul Erasmus pentru studenți și, nu în ultimul rând, sumele alocate în cadrul PAC, constituie doar câteva dintre axele de finanțare aflate la îndemâna statelor membre. Cu toate acestea, cu ocazia diferitelor dezbateri din Parlamentul European, foarte multe state membre se plâng că au dificultăți reale în absorbția acestor fonduri din cauza unor proceduri extrem de dificile și stufoase. Solicit așadar Comisiei și Consiliului, precum și Parlamentului European, să se preocupe îndeaproape de adaptarea și adoptarea unei legislații unitare care să asigure în primul rând transparența în cheltuirea banului public, dar, mai ales, simplificarea procedurilor și, nu în ultimul rând, uniformizarea acestora la nivelul țărilor din Uniunea Europeană, astfel încât absorbția fondurilor structurale și de coeziune să devină o realitate pentru toate statele membre și nu doar o simplă ipoteză.